Európska únia nemá spoločnú armádu, nemá spoločnú výzbroj, takže nemôžeme ovplyvňovať jednotlivé členské štáty, ktoré samostatne formujú svoju bezpečnostnú politiku a aj koncepciu svojej obrany. Ale ak by sme chceli byť aktívni a činorodí v tejto oblasti, tak by sme sa mali usilovať o medzinárodnú konvenciu, ktorá by stanovila podmienky pre použitie a využitie bezpilotných lietadiel vo vojenských konfliktoch.